Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte natürlich auch im Namen meiner Fraktion allen neu gewählten Kollegen und Kolleginnen hier viel Glück und gute Zusammenarbeit wünschen, und vor allem auch wünschen, dass wir als Europäisches Parlament klare und deutliche Signale aussenden, und zwar, dass wir hier tatsächlich die Stimme jener vertreten, die darauf warten, dass in der Europäischen Union eine Politik der sozialen Verantwortung, des solidarischen Miteinanders, der ökologischen Verantwortung

Das heißt, wir haben auch Parteienbewegungen in unserer Fraktion, die über unser bisheriges politisches Spektrum hinaus in der Lage sind, Stimmen von Menschen aufzunehmen, die bisher im politischen Establishment der Europäischen Union unter den Tisch gefallen sind. Das ist ein Zugewinn an Demokratie, wenn es uns gelingt, die Stimmen jener, die am meisten unter der Krise gelitten haben und leiden, hier in das Parlament zu bringen. Liebe Institutionen, Rat und Kommission, ihr seid gemeinsam mit uns verpflichtet, hier endlich eine andere Politik zu betreiben.

Ich habe diese große Differenz zur britischen Politik im Rat nicht gespürt.

Die ist doch die Grundlage für das, was der Rat in den letzten Jahren gemacht hat und was er offensichtlich auch nach der Europawahl weiterbetreiben will. Wo sind die Überlegungen, die Schlussfolgerungen, wie man mit dem Wahlergebnis umgeht, mit der Aussage von Millionen von Wählerinnen und Wählern, die sagen Wir wollen keine EU der Liberalisierung von Rechten, der Privatisierung, der drastischen Kürzungspolitik, die vor allem die Existenzrechte und Existenzmöglichkeiten von Millionen von Menschen bedrohen.

wollen konkrete Antworten haben zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit junger Menschen. Wir wollen Antworten haben, wie die EU Freihandelsabkommen geändert werden können. Wir haben dazu nichts zu hören bekommen. Wir haben nur gehört, dass letztendlich auch mit dem Beschluss zum Europäischen Semester der Druck auf die Mitgliedstaaten weiter erhöht wird. Hier möchte ich klar sagen Wir wollen Antworten!